Aus der großen Mehrzahl Ihrer Redebeiträge ging eine gleichlautende Richtung hervor eine Analyse, die wir teilen, und eine Erwartung, die wir unterstützen.

Das machen wir gemeinsam mit den Fachleuten aus seinem Kabinett und aus der Generaldirektion. Ich kann nochmals eingangs sagen Wir sehen die Position der Abgeordneten weitgehend deckungsgleich zur Position der Europäischen Kommission. Wer Steuerehrlichkeit erwarten will, muss Steuergerechtigkeit fördern.

Wir glauben deswegen, dass in den beiden letzten Jahren mehr Fortschritte erreicht worden sind als in den 20 Jahren zuvor. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Transparenz, Kooperation, Informationspflichten es wurde einiges erreicht, aber nicht genügend erreicht. Die Lage ist unverändert nicht befriedigend. Wir glauben, dass Steuerwettbewerb ein Teil eines akzeptablen europäischen Standortwettbewerbs sein kann. Regionen, Kommunen, Mitgliedstaaten innerhalb und außerhalb werben mit guter Bildung, guter Kultur, guter Infrastruktur, werben mit Sicherheit und werben auch mit Steuern auf Umsatz und Ertrag.

Ich glaube nicht, dass dieser Wettbewerb zwischen Kommunen, Regionen und Mitgliedstaaten in den nächsten Jahren egalisiert werden kann. Wir sollten aber sehen, dass wir im Umsatzsteuerrecht deutlich weiter sind als im Ertragssteuerrecht. Im Umsatzsteuerrecht haben wir für die Festsetzung und für Mindest und Höchststeuern und für die unterschiedlichen Steuerstufen europäische Rahmenregeln, im Ertragssteuerrecht haben wird dies praktisch noch nicht. Es wäre ein Fortschritt, im Körperschafts und Ertragssteuerrecht dorthin zu kommen, wo wir im Umsatzsteuerrecht heute in der Europäischen Union schon sind. Und klar ist ich glaube, insofern sollten wir die Präsidentschaft hier als Partner sehen, indem wir sie bitten, Ihre Analyse, Ihre Kritik zu transportieren, in den Rat zu transportieren, an die 27 Kollegen zu transportieren

Deswegen halte ich eine gemeinsame Vorgehensweise für notwendig. Der europäische Binnenmarkt ist der attraktivste Markt der Welt.

Deswegen sollten wir vermeiden, dass Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas in diesem Binnenmarkt agieren und Steuervermeidung oder gar Steuerdumping oder Steuerdeals abgestimmt mit Mitgliedstaaten auf Dauer weiter möglich sind.

Es kann bei der Finanztransaktionssteuer so kommen, aber im Regelfall ist auch Steuerrecht der Gemeinschaftsmethode unterworfen, und zwar mit dem Prinzip der Einstimmigkeit. Und darauf arbeiten wir weiter hin. Das ist ein zäher Prozess, und Artikel 116, der von Ihnen, Herr Giegold, erwähnt wurde, kann eine Ultima Ratio sein. Ich schließe dies für die Kommission bewusst nicht aus. Wir werden die beiden letzten Jahre in unseren Bemühungen als Grundlage nehmen, unsere Arbeit fortsetzen, aber nicht als neverending story Wenn durch Steuerpolitik Wettbewerbsregeln im Binnenmarkt verletzt werden es sind auch andere Verletzungen möglich Beihilfen, state aid etc. dann kann es dazu führen, dass hier Artikel 116, und zwar nicht unendlich spät, sondern irgendwann einmal, von uns gezogen werden muss. Ein letzter Punkt Sie alle sind Abgeordnete hier im Parlament, aber nicht nur. Sie sind auch Delegierte, Mandatsträger, Amtsträger in Ihren nationalen Parteien, die zum Teil regieren, zum Teil regieren wollen, die Regierungen bilden, die für nationale Wahlen Programme schreiben, die Koalitionen herbeiführen. Wir alle ich schließe mich ein sollten vielleicht mehr tun, um den Druck nicht nur in Straßburg und Brüssel, sondern auch in Berlin, in Paris, in Vilnius, in Madrid, in Rom zu erhöhen. Solange nationale Regierungen sich frei fühlen und nicht auch in den nationalen Parteien diese Debatte gestärkt wird, werden wir uns schwer tun. Ich finde, die öffentliche Meinungsbildung, der Druck in der Öffentlichkeit der beiden letzten Jahre war wesentlich. Der muss sich fortsetzen, dem dient die Debatte heute Abend. Aber dem muss auch die Debatte in nationalen Parteien und Parlamenten dienen, bei denen wir Gewicht haben Sie, andere und auch meine Person.